Wszystkie państwa powinny się wspierać i przeprowadzać zorganizowane i systemowe działania. Kiedy w 2015 r.

W Polsce opieramy się na trzech filarach.

I są to takie normy, które będą obowiązywać w Unii Europejskiej od 2020 r. Oprócz tego po raz pierwszy określono jakość paliw stałych, a oprócz tego przeprowadzono różnego rodzaju zapisy, ustawy, które wprowadzają ulgi podatkowe, programy edukacyjne, łącznie z pomysłem, aby powstawały sieci edukacyjne szkół nazywane antysmogowymi.